Denk bijvoorbeeld aan de gedachtewisseling op de Veiligheidsconferentie in München, nog geen maand geleden.

stoppen? Tussen haakjes op de genoemde conferentie in München sprak een prominente Duitse politicus zonder omwegen over christocide in het Midden Oosten. Haar en mijn klemmende vraag aan onszelf, aan de EU kijken wij bij deze humanitaire catastrofe passief toe?

Het is een pleidooi voor een autonome vreedzame regio voor deze minderheden in Irak.